þessarar þingsályktunartillögu en sama dag og síðari umræða fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu fór fram lagði ég fram svohljóðandi þingsályktunartillögu alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að endurskoða vinnubrögð við gerð fjárlaga þar sem kannaðir verða kostir þess að tekin verði upp núllgrunnsfjárlög í kjölfar bankahrunsins hefur ríkissjóður orðið fyrir miklu áfalli í stað þess að fjárlögum sé lokað með rekstrarafgangi eins og undanfarin ár er ljóst að mikill halli verður á þeim á næstu árum þessi staðreynd kallar á alveg ný vinnubrögð það getur ekki gengið lengur að horfa eingöngu til þess hversu miklu hefur verið eytt í einstaka liði á undanförnum árum og bæta við þá eða í undantekningartilvikum lækka þá lítillega á milli ára eftir því hvernig árferðið er hverju sinni þá er nýjum liðum gjarnan bætt við reglulega án þess að mikill eða öflugur rökstuðningur sé þar að baki breyttir tímar kalla á ný vinnubrögð og hefðarréttur í fjárveitingum gengur ekki við þær aðstæður sem við stöndum frammi fyrir hann brenglar markmið fjárlagagerðarinnar þar sem hækkun fjárveitinga frá einu ári til annars er mælikvarði á árangur hæstvirtur forseti þetta þýðir það að sá sem nær mestri hækkun á einstaka liði milli ára hann er í rauninni sigurvegarinn hverju sinni þetta er náttúrlega alveg ótrúlegur hvati fjárlagagerð sem byggð á núllgrunni er vinnuaðferð þar sem markmiðið er draga úr sjálfvirku hækkunarferli eins og hér var lýst gildi aðferðarfræðinnar felst fyrst og fremst í því að fjárveitingavaldið samþykkir ekki fjárveitingar án þess að ítarlegur rökstuðningur liggi að baki einstökum verkefnum

sem eru stærstu notendur fjár úr opinberum sjóðum eru því neydd til endurmeta og rökstyðja öll sín útgjöld frá grunni verkefni ríkisins eru lögð til grundvallar en ekki einstaka fjárlagaliðir eins og nú er núllgrunnurinn ýtir sem sagt undir það að hugsað sé frá hreinu borði og horft til ákveðinna verkefna í stað einstakra fjárlagaliða stofnana eða ráðuneyta nálgunin er tilvalin um leið og sett eru fram markmið um fækkun stofnana dæmi um verkefnanálgun er að skilgreina verkefni sem gæti til dæmis heitið húsnæðisumsýsla ríkisins en í dag heyrir hún undir fjölda ráðuneyta og stundum undir fjölda liða í hverju ráðuneyti þrátt fyrir og ég undirstrika það að til sé sérstök stofnun sem ber nafnið fasteignir ríkisins húsnæðismálunum er sem sagt dreift út um allt fjárlagafrumvarp þó við höfum sértaka stofnun sem heitir fasteignir ríkisins að vísu er langmest þar undir en engu að síður er þetta staðreynd verkefnanálgunin myndi ganga þvert á ráðuneytin stofnanirnar og einstaka liði og ýta undir heildarsýn og stærðarhagkvæmni þá mætti taka þessa hugsun enn þá lengra og færa allan húsnæðispakkann undir framkvæmdasýslu og til kæmi þá verkefnaliður sem gæti heitið sem dæmi framkvæmdir og húsnæði þá gætum við tekið annað verkefni sem gæti heitið náttúra og umhverfi og næði yfir alla heildina í stað þess að vera skipt eins og nú er niður í náttúrufræðistofnun umhverfisstofnun landgræðslu ríkisins skógrækt ríkisins og svo framvegis þá hafa margir talað um nauðsyn þess að fækka ráðuneytum og í árferði eins og nú er þá held ég að það sé alveg grundvallaratriði til þess að ná fram sparnaði í ríkisútgjöldum að fækka ráðuneytunum og ljóst er að sú hugsun sem fylgir núllgrunnsfjárlagagerðinni mundi sjálfkrafa ýta málinu í þann farveg að fækka ráðuneytum ef menn fara að hugsa í verkefnum þá hljóta menn að sjá að það þarf ekki allan þann fjölda ráðuneyta sem við erum með núna rík þörf er á róttækum aðgerðum til að bæta vinnslu og framkvæmd fjárlaga ríkisútgjöldin eru allt há eftir fall bankanna hæstvirtur forseti eftir að ég hafði lagt þessa þingsályktunartillögu fram þá var mér bent á það af starfsmanni þingsins að svipuð þingsályktunartillaga hefði verið lögð fram árið nítján hundruð áttatíu þessi ber yfirskriftina ný vinnubrögð við gerð fjárlaga en sú sem þá var lögð fram og ég hefði betur verið búinn að fletta upp á og finna hana því hún er mjög vel unnin ekki síður en mín en hún ber yfirskriftina um nýja aðferð við áætlanagerð þannig að það má ljóst vera að bara á þessari yfirskrift að hugmyndafræðin á bak við báðar þingsályktunartillögurnar eru mjög svipaðar flutningsmenn þess tíma voru friðrik sófusson lárus jónsson pálmi jónsson og friðjón þórðarson en í greinargerð með þeirri þingsályktunartillögu kemur einnig fram að það sé verið að flytja hana í annað sinn og þann sem vantaði því eins og háttvirtir alþingismenn vita að þá voru þetta allt saman sjálfstæðisþingmenn sem þarna voru á ferðinni en auk þess hafði áður verið enn einn sjálfstæðismaðurinn en það var ellert b schram þannig að ég reikna nú með að stuðningur hans við þessa þingsályktunartillögu mína hljóti að vera nokkuð gefinn í greinargerðinni kemur ýmislegt fram sem svipar til þeirrar sem ég var að fara yfir en þar stendur núllgrunnsáætlanagerð er tækni með leyfi forseta er tækni við gerð rekstrar og fjárhagsáætlana sem gerir þær kröfur til stjórnanda að hann réttlæti fjárhagsáætlanabeiðnir sína frá núllgrunni tækni þessi flytur yfir á stjórnanda sem sækir um fjárveitingu sönnunarábyrgð fyrir því að hann eigi yfirleitt að fá nokkurt fjármagn til ráðstöfunar það er það er ekki nóg fyrir hann

auðvitað getur margt verið búið að breytast sem er á bak við einstaka liði á milli ára og ekki sjálfgefið að liðirnir eigi bara að hækka eins og gerist núna þá segir hérna í einum kafla í þessar þingsályktunartillögu frá nítján hundruð

eins og bent hefur verið á í þessari greinargerð eru til nýjar aðferðir við fjárlagagerð sem hægt er að beita til að koma fjárhagsáætlunum á verkefnagrundvöll í stað stofnanagrundvallar og auðvelda stjórnmálamönnum að raða verkefnum hins opinbera í forgangsröð svo segir þurfa þeir síðan að beita hnífnum gerist slíkt með því að velja eða hafna skilgreindum verkefnum en ekki með því að beita almennum flötum niðurskurði eða fresta ætíð nýjum verkefnum eins og hingað til hefur verið gert í langflestum tilvikum hæstvirtur forseti það er einmitt kjarni málsins alltaf þegar á að fara að spara þá hættir mönnum til þess að fara í flatan niðurskurð eða ráðast á verkefni sem búið er að ákveða af því það er svo einfalt og þægilegt ekki að kafa ofan í verkefnið við ættum jafnvel að ganga svo langt núna og segja sem svo skrifa stofnunum bréf eins og hefur verið gert skilst mér þegar einstök ríki fara í mikla naflaskoðun skrifa forsvarsmönnum og stofnunum og segja þeim að útskýra á einu a fjórar blaði af hverju í ósköpunum á þessi stofnun að vera til réttlættu það fyrir mér á einu a fjórar blaði takk fyrir og skilist innan viku ég held að það gæti verið hæstvirtur forseti fróðlegt að gera það núna því við erum í rauninni alveg að upplifa nýtt umhverfi og nýja tíma ég er nú á því að það megi taka í gegn vinnubrögð mjög víða í kerfinu það er til dæmis þannig í danska þinginu ef við tölum um vinnubrögð fjárlaganefnda þar það fá engir gestir að koma og hitta fjárlaganefnd danska þingsins engir gestir fjárlaganefnd þingsins hér er fyrst og fremst í því að taka á móti gestum það er hennar vinna og útbýta einstaka smáupphæðum í flestum tilvikum á svokallaða safnliði

fjárlögum danska þingsins er dreift til fjárlaganefndar þá fær hver og einn fjárlaganefndarmaður það hlutverk að fara yfir einstök ráðuneyti þeir sérhæfa sig í einstökum ráðuneytum og taka þau fyrir síðan er það ráðherrann sem kemur fyrir fjárlaganefndina og fer yfir fjárlagafrumvarpið

eftir því að nokkur einasti ráðherra hafi heimsótt fjárlaganefnd og útskýrt fjárlagafrumvarpið fyrir okkur þingmönnum fjárlaganefndar þegar kemur að fjáraukaheimildum þá er óheimilt fyrir framkvæmdarvaldið að eyða fjármunum og vísa til fjárauka nema búið sé að fara með það fyrir fjármálaráðherra og hann sé búinn að samþykkja það síðan kemur þetta inn í fjárlaganefndina og fjáraukaheimildin þarf að vera samþykkt þar áður en eytt er úr ríkiskassanum og í flestum tilvikum þá er það millifærsla á fjármagni en ekki að það sé verið að bæta við fjárlagafrumvarpið eins og hér hefur tíðkast og ástæðan fyrir því að þetta hefur tíðkast hér er auðvitað sú að hér hefur verið það mikið góðæri dulið góðæri að ríkissjóður hefur skilað afgangi þrátt fyrir þessar vinnuaðferðir hæstvirtur forseti ríkisstjórnarflokkarnir hafa kallað á samstöðu þingsins við þær aðstæður sem nú eru uppi að alþingi standi saman um þau verk sem þarf að vinna einstakir þingmenn hafa líka kallað eftir því og sagt að við eigum ekki að vera að eyða tíma okkar hér í óþarfa karp kvartað yfir því að það sé verið að eyða of miklum tíma í smávægileg formsatriði að nú sé tíminn til að hefja sig yfir flokkadrætti að nú sé tíminn til þess að allir standi saman og taki til hendinni frú forseti núllgrunnsfjárlögin eru í mínum huga tæki sem er verið að bjóða til þess að stokka upp í ríkisrekstrinum og gera stjórnvöldum kleift að taka til í rekstri ríkisins það er verið að bjóða hér upp á tæki sem er annars eðlis heldur en þetta tæki sem við höfum notað hér sem grundvöll fyrir hverri fjárlagagerðinni á fætur annarri þá mundum við leggja þetta plagg til hliðar og fara í gegnum einstök verkefni hugsa þau frá grunni þar með gætum við skorið fituna í burtu fituna sem safnast hefur fyrir á undanförnum árum í góðæri því sem hefur ríkt þá er alveg augljóst mál að það safnast fyrir mikil fita hjá einstökum stofnunum hjá einstökum ráðuneytum hjá einstökum embættismönnum og eins og ég sagði áður af því samkeppni hefur verið um það að fá sem mest fjármagn og einkunnagjöfin hefur legið í því að sá sem fær mesta peninga mestu aukningu á milli ára

og tek undir með öllum þeim sem hér hafa talað og sagt að við eigum að hefja okkur yfir flokkadrætti að við eigum að láta verkin vinna þá hljóta þeir flokkar sem hér eru á þinginu og ekki síst stjórnarflokkar minnihlutastjórnarinnar að sjá kosti þess að horfa til þessarar nýju nálgunar við fjárlagagerðina það er ný nálgun ef við horfum út frá fjárlagavinnunni sem hefur farið fram þetta er auðvitað ekki ný nálgun í þeim skilningi að þetta er fyrst framlagt hérna eins og ég sagði áður sennilega á árinu nítján hundruð sjötíu og níu menn hefðu kannski betur horft til þess á þeim tíma en það hefur auðvitað heilmikið verið gert á leiðinni og það hefur verið tekin upp ný gerð vinnubragða við gerð fjárlaga og er ég þá að vísa til þess til dæmis þegar rammafjárlögin voru tekin upp en nú dugar þetta ekki til og þess vegna skulum við þingmenn innan alþingis

eins og segir hér í þessari þingsályktunartillögu að alþingi feli ríkisstjórninni að endurskoða vinnubrögð við gerð fjárlaga þar sem kannaðir verða kostir þess að tekin verði upp núllgrunnsfjárlög og ég vil undirstrika það frú forseti að þetta er ekki þess eðlis að það þurfi endilega að taka öll fjárlögin í heild sinni og nálgast það þannig því það er auðvitað ofboðslega mikið verk því það er skammur tími því legg ég til að þetta sé skoðað með jákvæðu hugarfari og það getur verið bara hægt að byrja á hluta fjárlaganna að nota þessi vinnubrögð